Krew niewinnych, krew dzieci torturowanych w więzieniach syryjskich przekreśla możliwość rozmowy z prezydentem Assadem. Trzeba to jasno powiedzieć, żeby z tego miejsca które dla wielu Syryjczyków jest miejscem ważnym, bo jest symbolem wolności i demokracji czyli z Parlamentu Europejskiego, padły słowa Assad musi odejść. Assad musi być pociągnięty do odpowiedzialności. Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że przed Unią Europejską stoi ogromne wyzwanie i ogromne pytanie, czy jesteśmy tylko klubem dyskusyjnym, czy możemy i jesteśmy w stanie działać aktywnie w obronie wartości, wokół których została stworzona Unia Europejska. Także z tego powodu trzeba jasno powiedzieć, że konieczna jest nasza reakcja na stanowisko naszych ważnych partnerów na rynku globalnym, w polityce globalnej Rosji i Chin. Musi być bardzo wyraźny sygnał Unii Europejskiej, że jeżeli Chiny i Rosja chcą z nami współpracować a my tej współpracy oczywiście chcemy to i Chiny, i Rosja muszą szanować wartości, które my szanujemy.